Señor Romeva, el Gobierno español no ha rechazado ninguna inversión, como usted ha dicho. Y el Gobierno español no está en contra de los eurobonos.